Und lassen Sie uns auch ehrlich sein Die Probleme sind deswegen so groß, weil ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, nämlich Griechenland, an seiner Schengen Außengrenze die Schengen Standards nicht umsetzt.

Deswegen müssen wir ehrlich sein, dass wir unsere Aufgaben intern auch zu erledigen haben, nämlich unsere Grenzen ordentlich zu sichern. Die Punkte, die der Türkei angeboten worden sind, sind weitreichend und auch in meiner Fraktion wird es dazu noch einige Fragen geben.

Wir haben schon mit anderen Ländern die Probleme der Overstayer Leute, die ohne Visum einreisen und dann ihrer Ausreisepflicht nicht mehr nachkommen. Es wird auf alle Fälle notwendig sein, dass wir in Europa über ein Entry Exit System nachdenken, um zumindest zu dokumentieren, wer als Overstayer in Europa bleibt und wer nicht. Die Thematik Verhandlungskapitel ist aus unserer Sicht eine Möglichkeit, Gespräche zu führen.

Und zu guter Letzt zu den drei Milliarden Euro Die EU liefert, die Kommission schlägt vor, das Parlament ist bereit, die 500 Millionen auf den Tisch zu kriegen.

Wir reden jetzt viel über die Türkei, aber auch der Libanon, Jordanien, viele in dieser Region leisten Enormes, und ich hoffe, dass nicht erst eine Flüchtlingswelle entstehen muss, bevor die Mitgliedstaaten und bevor wir Europäer mit diesen Staaten so viel Partnerschaft aufbauen, dass wir auch diesen Ländern enorm unter die Arme greifen. Und zu guter Letzt möchte ich deutlich machen, dass wir den Ansatz der Kommission unterstützen, nämlich jetzt einerseits pragmatische Lösungen zu finden, aber andererseits auch die kritischen Punkte im Verhältnis mit der Türkei anzusprechen. Im Fortschrittsbericht wurde das von der Kommission gemacht die Fragen der Pressefreiheit, der Rechte und der Achtung der Menschenrechte in der Türkei wurden auch von uns Europäern im Verhältnis mit der Türkei klar angesprochen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war gut, dass dieser Gipfel stattgefunden hat. Wir werden in der Umsetzung jetzt Schritt für Schritt vorangehen und wir wollen die offenen Fragen konstruktiv in den nächsten Wochen klären.